Libertatea presei nu este niciodată suficient protejată în fața abuzurilor. De fiecare dată când un președinte de stat sau un prim ministru dintr un stat membru al Uniunii Europene atacă jurnaliștii, doar pentru că aceștia nu sunt de acord cu el, Comisia Europeană, Parlamentul European și fiecare dintre noi trebuie să reacționăm. În Italia, un prim ministru încearcă să intimideze presa de opoziție prin toate mijloacele. În România, un președinte încearcă să decredibilizeze presa și jurnaliștii care îl critică. În ambele cazuri vorbim de excese ale unor politicieni care se consideră deasupra legii. În România, cele mai recente știri ne arată nu doar un președinte care jignește, tâlhărește și calomniază ziariștii, dar și alte abuzuri ale unei puteri care în preajma alegerilor prezidențiale pare că ar fi dispusă la orice, inclusiv la încălcarea legii pentru a l ajuta pe actualul șef al statului să fie reales. Tocmai de aceea cer Comisiei Europene, la fel cum am făcut și pe 23 septembrie, să condamne public aceste comportamente, atât ale președintelui României, cât și ale premierului Italiei.